ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um skipun nefndar um málefni hinsegin fólks og meðflutningsmenn mínir á þeirri tillögu eru háttvirtir þingmenn sigríður ingibjörg ingadóttir svandís svavarsdóttir og oddný g harðardóttir nú er það svo að hér á alþingi hefur oft náðst samstaða um mikilvægar breytingar í málefnum hinsegin fólks breytingar í átt til aukinna mannréttinda og aukinna réttinda fyrir þessa hópa og það er gleðilegt að hér hefur oft náðst samstaða um mikilvægar umbætur og réttarbætur á því sviði það vakti athygli mína úttekt sem kynnt var í vor úttekt evrópudeildar alþjóðasamtaka hinsegin fólks ilga europe á stöðu og framkvæmd málefna hinsegin fólks í evrópulöndum sem sýnir í raun og veru samanburð á milli ólíkra ríkja og hvernig málum er háttað milli einstakra ríkja þeir kynntu sem sagt úttekt sem birt var í svokölluðu regnbogakorti og þar er sem sagt verið að kanna tiltekna hluti virðingu fyrir funda félaga og tjáningarfrelsi löggjöf og stefna gegn mismunun hælisveitingar lagalega staðfestingu á kyni vernd gegn hatursorðræðu og svo fjölskylduviðurkenningu það var áhugavert að sjá af því að við höfum talið okkur í fremstu röð í þessum efnum þá var það stóra bretland með hæstu einkunn með sjötíu og sjö stig við vorum nokkru neðar en noregur og svíþjóð fengum þarna fimmtíu og sex stig á svipuðum stað og danmörk það var auðvitað áhugavert í raun og veru að átta sig á því þó að kortið sýni fyrst og fremst þessa mælikvarða sem ég nefndi hér áðan að þarna er hægt að gera betur það til að mynda snýst um lagalega viðurkenningu á kyni og við sem vorum hér á síðasta þingi munum eftir ágætri umræðu sem hér var um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda eitt af því sem hefur verið bent á er að það er mjög mikilvægt að greina í raun og veru hvernig sú löggjöf hefur reynst og hvað þurfi að bæta í þeim efnum það hefur líka verið bent á löggjöf um mannanöfn og lög um þjóðskrá þannig að unnt verði að bera nafn þvert á skráð kyn einnig hafa verið nefnd lög um ættleiðingar og þá erum við komin í raun og veru að fjölskyldumálefnum hinsegin fólks það skiptir máli að þar jöfnum stöðu fólks og þá er líka ljóst að við getum gert miklu betur þegar kemur að fræðslumálefnum hinsegin fólks hvort sem er í skólum eða á almannavettvangi það er upplýst allan almenning um ólíka hópa og gera fólk meðvitað um þessi málefni síðan má líka nefna og það var talsvert rætt hér á síðasta þingi ekki síst í umræðu um löggjöf um fjölmiðla varnir gegn hatursorðræðu eru

einföld mál sem maður telur að ættu að vera einföld eins og skráningareyðublöð hins opinbera sem virðast gera ráð fyrir gagnkynhneigð það er mikilvægt að við hugum að því hvernig þau í raun og veru geta komið jafnt fram við alla óháð kynhneigð þannig að það er ljóst þó við teljum okkur hafa staðið okkar vel og höfum auðvitað gert það að mörgu leyti og þar ítreka ég að það er gleðilegt að hér hefur iðulega náðst samstaða um þessi málefni það er ljóst að við getum gert betur á mörgum sviðum við eigum talsvert af rannsóknum útlendum og skýrslum þannig að ég tel að gögn liggi fyrir um það sem þarf að gera en það sem tillagan snýst í raun og veru um er að við setjum kraft í þessa vinnu til að taka næstu skref í því að styrkja enn réttarstöðu hinsegin fólks og því snýst tillagan um það að beina því til hæstvirtrar félags og húsnæðismálaráðherra að skipa nefnd með þátttöku hagsmunaaðila sérfræðinga og stjórnmálaflokka sem gerir tillögu að samþættri aðgerð á bættri stöðu hinsegin fólks í samfélaginu og nefndin eigi að skila tillögum til ráðherra fyrir fyrsta febrúar tvö þúsund og fjórtán ef við lítum til þess og ég vona auðvitað að það sé vilji til þess hér á þinginu að veita þingmannamálum brautargengi þá tel ég að þetta mál vera þess eðlis að hér ætti að geta náðst góð samstaða um slíkt málefni þannig að ég vona það svo sannarlega að í meðförum þeirrar nefndar sem fær þetta mál sem væntanlega yrði háttvirt velferðarnefnd

ég held að það skipti okkar miklu máli þegar við horfum í raun og veru á þessa stöðu þá skipti það auðvitað miklu máli að við reynum að gera okkar besta í þeim efnum ég er nokkuð viss um að við getum náð pólitískri samstöðu við eigum að nýta okkur þekkinguna sem býr til að mynda í frjálsum félagasamtökum á borð við samtökin sjötíu og átta við eigum líka að nýta okkur þá þekkingu sem býr innan háskóla og fræðasamfélagsins í þessum efnum þannig að ég vonast til þess að þessi tillaga hljóti hér afgreiðslu og að um hana geti náðst sátt þannig að við getum verið stolt af því að taka fleiri skref í þessa átt